Iedereen hier in deze zaal wil natuurlijk graag levens redden en ik denk dat het systeem dat wij vandaag bespreken daar ook zeker toe kan bijdragen, maar ik heb toch wel twee bedenkingen.

Ik denk daarom dat wij niet moeten doen alsof wij hier een panaché geven voor alle verkeersproblemen. Als wij echt iets willen oplossen moeten wij misschien iets harder optreden tegen rijden onder invloed.

Wij weten echter allemaal dat er in de praktijk altijd misbruik is en er altijd sluipenderwijs nieuwe doelen bijkomen waarvoor die gegevens worden gebruikt.

Daarom heeft mijn fractie amendementen ingediend voor een aan uitknop, zodat burgers zelf kunnen besluiten. En als het systeem inderdaad fantastisch blijkt te zijn, dan verkoopt het zichzelf wel! Dan hoef je mensen niet te dwingen, dan kun je ze overtuigen!